Madame la Présidente, l'affaire CorneliusGurlitt, en Allemagne, et ses 1400œuvres d'art retrouvées dans son grenier ont mis en lumière la difficulté de restituer les biens culturels spoliés. Selon l'Unesco, le trafic illégal d'art arrive en troisième position derrière le trafic de drogues et d'armes dans le monde.

La réforme élargit la définition de biens culturels.